Creo que falta ambición y concreción en medidas y en implementación, y eso frena su potencial para impulsar un cambio sistémico, y realmente lo necesitamos para crear una economía circular que, entre otras cosas, elimine virtualmente los residuos. En relación con el marco financiero ligado a la gestión de residuos, la Comisión sí deja muy claro que cualquier inversión en este ámbito debe cumplir los objetivos de reciclaje. Por ejemplo, confirma que no habrá ninguna inversión en incineradoras que no esté absolutamente justificada, es decir, solo en casos excepcionales. Les pido más ambición en prevención y reutilización, en recogida selectiva de biorresiduos y en los objetivos de reciclaje. Es perfectamente posible y beneficioso en todos los aspectos avanzar más y más rápidamente, y ciudades y territorios como Liubliana, Gipuzkoa o Contarina ya lo han demostrado.